frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um samningu lagafrumvarps um nýja tegund hlutafélaga sem er með gegnsætt eignarhald og bann við lánveitingum og krosseignarhaldi slíkra hlutafélaga flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn ragnheiður elín árnadóttir og guðlaugur þór þórðarson

alþingi ályktar að fela viðskiptanefnd að semja lagafrumvarp um gegnsæ hlutafélög markmið lagasetningarinnar verði að búa til tegund hlutafélaga sem eru með gegnsætt eignarhald bæði gagnvart eigendum beint og óbeint og einnig gagnvart dótturfyrirtækjum beint og óbeint slíkum félögum verði bannað að lána til eða eiga í hlutafélögum sem eiga þau beint eða óbeint við samningu lagafrumvarps skal nefndin leita fulltingis sérfræðinga á sviðinu endurskoðenda lögfræðinga og hagfræðinga viðskiptanefnd skal stefna að því að leggja fram tilbúið frumvarp fyrir fyrsta febrúar næstkomandi sem gæti tekið gildi fyrsta maí tvö þúsund og tíu frú forseti ég vil fyrst benda á að frumvarpið gerir ráð fyrir því að fela viðskiptanefnd þingsins að semja frumvarp þetta er nýmæli og ég vildi gjarnan að það væri meira um það að þingnefndir þingsins semdu þau frumvörp sem verða að lögum frá alþingi ég vildi jafnvel ganga lengra og segja að þingnefndir ættu að semja öll frumvörp sem alþingi samþykkir sem lög og ferlið ætti að vera það að ráðuneyti einstakir þingmenn félagasamtök fyrirtæki og einstaklingar geti snúið sér til þingnefnda um beiðni um breytingar á lögum og þingnefndir tækju svo ákvörðun um það hvort þær flytja um þau mál eða ekki og ef þau ákveða að flytja um þau mál þá feli hún nefnd á sviði alþingis að semja frumvarp undir ritstjórn og handleiðslu nefndarmanna það er þingmanna sem eru í viðkomandi nefnd þetta yrði sú mesta breyting sem hefur orðið til að rjúfa það mikla ráðherraræði og flokksræði sem er á alþingi og þessi hugmynd kviknaði eiginlega í kjölfar mótmælafundanna sem voru hérna í haust og í vetur og er reyndar gamalt mál frá mér mjög gamalt en ég tel að þetta mundi svara því kalli að losa undan ráðherraræði og flokksræði af hverju flokksræði jú vegna þess að í þingnefndum þingsins er líka stjórnarandstaða og þeir kæmu þá líka að því að semja viðkomandi mál til þessa þarf enga lagabreytingu til þessa þarf enga stjórnarskrárbreytingu þetta er eingöngu verklag sem þyrfti að breyta og til dæmis hefði hæstvirtur viðskiptaráðherra með þau mál sem við vorum að ræða rétt áðan getað beint því til viðkomandi þingnefnda að semja þau frumvörp og þá hefði kannski ekki komið upp þessi spurningar sem fjallað var um hvort þetta væri í samræmi við stjórnarskrána og svo framvegis sem málið væri svona og svona þá hefði þingnefndin sjálf kannað þau mál til hlítar og ráðuneytið gæti þá verið upptekið af því að stjórna landinu í staðinn fyrir að semja frumvörp ég held að þetta yrði mjög til bóta ég vildi bara benda á þetta þetta eru ákveðin nýmæli menn hafa bent á að það sé engin skylda nefnda að semja frumvörp það er vissulega rétt en það er heldur ekki skylda ráðherra eða ríkisstjórnar að semja frumvörp eða gera eitt og annað sem alþingi felur því að gera ef þeir ekki gera það ráðherrarnir þá spyr alþingi í fyrirspurn af hverju er þessi þingsályktun ekki framkvæmd og nákvæmlega gæti alþingi spurt formann viðkomandi nefndar af hverju í ósköpunum hafið þið ekki samið þetta frumvarp sem við báðum ykkur að semja og ef hann segir við nennum því ekki eða við viljum það ekki þá kýs alþingi nýja nefnd á viðkomandi sviði því alþingi kýs nefndina þingsályktunartillaga var samin og flutt á síðasta þingi og fór umræðulaust til nefndar og það var gert í þeim tilgangi að ná fram umsögnum það bárust umsagnir frá átta aðilum ein kom reyndar seinna eftir að frumvarpið var lagt fram þetta og er frá esa en er nokkuð í takt við aðrir umsagnir en þeir benda á að svona nýtt form kynni að rugla útlendinga sem vildu fjárfesta á íslandi en ég hafði alltaf hugsað þetta sem viðbótarákvæði inn í hlutafélagalögin það er væri nákvæmlega eins og o h f félögin það er viðbótarákvæði inn í hlutafélagalögin opinbert ákvæðið um opinber hlutafélög og það er mjög auðvelt að kynna sér

það sem hefur brugðist undanfarið er einmitt það að eignarhaldið var eða gegnsætt stærstu hluthafarnir voru að lána sjálfum sér gífurlega peninga hver skyldi hafa blætt fyrir það aðrir heldur en litli hluthafinn það eru tugir þúsunda íslendinga sem eru illa brenndir í kjölfar þessa hruns það eru um fjörutíu og þrjú þúsund manns sem áttu í bönkunum þremur að meðaltali þrjár milljónir hver það er kannski ekki stór upphæð en fyrir venjulegan launamann er þetta töluvert mikil upphæð og af þessum fjörutíu og þrjú þúsund aðilum eru ellefu þúsund aldraðir það er sextíu og fjögurra ára og eldri og þeir aðilar töpuðu að meðaltali líka þrem milljónum þetta er þriðjungur aldraðra sem er að tapa þarna þremur milljónum á bankahruninu bara á einni viku þetta er gengin fyrir hrun og gengið eftir hrun sem var núll þannig að þetta er umtalsvert bann á eignum og þetta bann verður vegna þess að það var búið að hola bankana að innan stærstu hluthafarnir voru búnir að hola þá að innan með lánveitingum til sjálfs sín krosseignarhaldi og eignarhaldi þvers og kruss þetta frumvarp er sett fram til að sníða af þá agnúa og gera þá gersamlega ómögulega þær umsagnir sem bárust fyrir utan sa voru frá félagi löggiltra endurskoðanda sem taldi ekki tilefni til löggiltrar umsagnar og það finnst mér athyglisvert vegna þess að í ljósi þess að stærsti hluti bankakerfisins á íslandi hrundi hér á landi og keðjuverkandi gjaldþrot eru enn að dynja yfir þannig að maður hefði talið að væri tilefni til umsagnar hjá þeim aðilum sem eiga að endurskoða og endurskoðuðu öll þessi fyrirtæki ég var dálítið gáttaður á þessari umsögn þeirra þeir höfðu ekki komið með aðrar betri lausnir til að hindra slíkt hrun aftur né aðgerðir til að endurreisa það traust sem farið var forgörðum því að það var aðallega traustið frú forseti þess vegna lána bankarnir ekki til fyrirtækja enda fjárfestir ekki nokkur einasti maður í fyrirtækjum á íslandi lengur vegna þess að traustið fór og vegna þess að þessi endurskoðuðu fyrirtæki fóru á hausinn en þeir töldu sem sagt ekki tilefni til sérstakrar umsagnar fjármálaráðuneytið gerir ekki athugasemdir við efnisatriði tillögunnar

og segir kannski heilmikið um fjármálaeftirlitið þar ætti þó að liggja sú þekking og greining á stöðunni sem helst kynni að koma að gagni við hönnun reglna sem hindrað gætu að slík ósköp dynja yfir aftur eða til að endurvekja það traust sem farið hefur forgörðum við hrunið til dæmis vegna þess að eftirlitið brást ég átti von á því að fá mjög magnaða og góða umsögn frá fjármálaeftirlitinu þar sem þeir segðu ókosti við þessa tillögu eða kosti við hana ekki orð það var ekki tilefni til sérstakrar umsagnar og allt fjármálakerfið hrundi vegna þess að eftirlitið brást síðan kom ríkisendurskoðun telur með vísan til lögboðins hlutverks síns ekki ástæðu til að taka sérstaka afstöðu til tillögunnar þó er vafalítið til þekking á þeim bæ til að greina vandann og gefa álit á kostum og göllum reglna sem hindra megi slíkt hrun sem þjóðin hefur orðið fyrir og hefur hrunið skaðað ríkissjóð sem ríkisendurskoðun á að gæta hagsmuna fyrir þannig að þetta skiptir ríkissjóð og ríkisendurskoðun töluverðu máli en samt töldu menn ekki ástæðu til og vísa í lögbundið hlutverk sitt að hún væri ekki að endurskoða þessi fyrirtæki væntanlega neytendasamtökin fagna tillögunni og segja fulla þörf á að auka gegnsæi hvað varðar eignarhald hlutafélaga kauphöll íslands telur að aukið gegnsæi í rekstri hlutafélaga geti stutt við endurreisn íslensks viðskiptalífs og rétt sé að skilgreina mælikvarða sem hlutafélög geti stuðst við þau telja þó álitamál hvort lagasetning sé heppilegasta leiðin félögin gætu sett sér sjálf reglur um gegnsæi sem viðskiptaráð héldi utan um og gæfi gæðastimpil þetta tel ég engan veginn fullnægjandi frú forseti þeir geta ekki gefið sjálfum sér gæðastimpil sem hafa brugðist þannig að það er verið að tala um að endurvekja traust aðila sem standa utan við atvinnulífið að menn fari að fjárfesta aftur almenningur sé tilbúinn til að fjárfesta aftur þetta eru aldraðir sem þrem milljónum hver þeir færu að fjárfesta aftur

sem er að takmarka áhættu hluthafanna sem þátttakendur í rekstri með hlut það er nefnilega þannig að hlutafélög eru stofnuð til að takmarka áhættu hluthafanna þeir bera áhættu upp að hlutafé sínu og ekki umfram það virðist sem sérfræðingar fjármálafyrirtækja hafi lagt meiri áherslu á að fela eða flækja eignarhald fyrirtækja en ganga úr skugga um raunverulegt verðmæti félaga sem fengu lán þetta er umsögn ríkisskattstjóra telur ríkisskattstjóri ljóst að ef brotavilji er einbeittur í að misnota aðstöðu sína verði með lagasetningu aldrei að fullu komið í veg fyrir slíkt hann telur þó að allar reglur ættu að vera til bóta en bendir á hundrað og fjórðu grein hlutafélaga laga og sjötugasta og níundu grein einkahlutafélagalaga um bann við lánveitingum til eigenda ríkisskattstjóri telur að bæta eigi við núgildandi lög ákvæðum sem um ræðir og myndi þannig eins konar stjörnuflokkur með skammstöfuninni af og hefðbundin hlutafélög hefðu á sér vafasamari blæ hann er sem sagt að taka undir þetta og leggur til að þessi félög mundu heita e h f það gæti bætt siðferðið í viðskiptalífinu sem allir hlytu að fagna lýsir hann sig reiðubúinn til að leggja slíkri lagasetningarvinnu lið sem tillagan stefnir að hann bendir á það að lagasetning ein sér komi aldrei í veg fyrir einbeittan brotavilja og nú er til dæmis að koma í ljós að menn hafa verið að lána sjálfum sér umtalsverðar fjárhæðir en það er reyndar merkilegt nokk undanþáguákvæði í lögunum í dag sem ætti kannski ekki að vera seðlabanki íslands tekur undir að mikilvægt sé að upplýsingar um lykilþætti fyrirtækja til dæmis eignarhald séu ljósar hann hafi einnig varað við áhættu af útláni til skuldsettra fjárfestingarfélaga vegna mikilla sveiflna í verði þá telur hann ljóst að miklar breytingar muni eiga sér stað í regluverki er varða fyrirtæki

forsenda þess að takist að endurreisa atvinnulífið af þessum umsögnum voru eiginlega tvær sem var eitthvert innihald í það er frá ríkisskattstjóra og seðlabankanum ástæður fyrir hruni bankanna eru fjölmargar og eflaust enn ekki allar komnar í ljós seinni tíma rannsóknir munu leiða það í ljós þó er greinilegt að gagnkvæmt eignarhald raðeignarhald og óljós dulin eign er ein af þeim ástæðum sem olli því að efnahagur fyrirtækja bólgnaði út og sýndist miklu meira eigið fé en raunverulega var til staðar lánveitendur virtust hafa lánað út á þetta eigin fé sem ekki var til staðar og þetta sýndar eigin fé gerði fyrirtækjunum kleift að taka meiri áhættu en ella gagnkvæmt eignarhald og raðeignarhald jók einnig völd stjórna hlutafélaga á kostnað hluta af minni hlut gagnkvæmt eignarhald sýndi einnig meiri hagnað en raunverulega var til staðar dulin eign hlutafélaga villir um fyrir minni hluthöfum og hefur hlutar fjörutíu milljarðar króna ég næ ekki að klára þetta frú forseti en ég ætla þá að fara í aðra ræðu á eftir en ég er sem sagt ekki búinn með